Czarnogóra jest pierwszym krajem, wobec którego zastosowano nowe podejście negocjacyjne kładące nacisk na kwestie demokratycznych rządów i praw człowieka.

Poświadcza to kilka istotnych faktów, jak przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów, zwiększenie roli parlamentu, a także ratyfikacja kluczowych konwencji światowej organizacji pracy.

Jak w pozostałych państwach regionu, problemem wciąż pozostaje wysoki stopień korupcji i przestępczości zorganizowanej. Na tym polu rząd musi podjąć zdecydowane działania, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością reformy wymiaru sprawiedliwości oraz uzdrowienia administracji. Czarnogóra odgrywa natomiast konstruktywną rolę we współpracy regionalnej będąc swoistym liderem inicjatyw europejskich na Bałkanach, w tym polityki zaangażowania na rzecz uchodźców i przesiedlonych.